Hvala, gospod predsednik, za besedo. Jaz ne bom predolga v svoji razpravi. Vsebinsko so veliko o predlaganem zakonu povedali že kolegi iz SD-ja, pa seveda gospod minister, ki ga v njegovem prizadevanju seveda podpiram in pozdravljam predlog, ki je danes pred nami. Seveda je to šele prva obravnava in glede ne naš zakonodajni postopek, ki ga imamo v tem državnem zboru, bo časa za razpravo in pa morebitno dopolnjevanje zakona z, amandmaji še dovolj. Bistvo nove ureditve smo danes slišali jasno in ga tudi pozdravljam. Rada pa bi pokomentirala naslednje. Poslanci SDS-a so vse do danes prav ob vsaki priložnosti, dosledno zagovarjali in poudarjali, da je zgolj in samo ustavno sodišče tisto, ki je usposobljeno dajati ustavno presojo o tem, a je kaj ustavno ali ne. No, danes pa iz teh istih vrst lahko slišimo očitke, da je predlog zakona, ki je danes pred nami, neustaven. To je zmotilo že kolegico Meiro in je zmotilo tudi mene. Kar tako počez podana ocena o tem, da je predlog zakona neustaven, to se mi zdi skrajno nekorektno. Toliko o tej vaši doslednosti, no, ki to ni, pač pa je to očitno, dokaz, da se obračate malce tako po vetru, tako kot vam trenutno paše. Če se dotaknem še izjave kolega Lisca, ki je, prej zelo učeno prebral en latinski izrek in mu čestitam za to. Kolega Lisec, to načelo, torej prepoved reformacije, impevs, kar pomeni prepoved spremembe na slabše, se uporablja v kazenskem pravu, ko se obsodilna sodba zoper, obdolženca na pritožbenem postopku, se pravi, na drugi instanci ne ne sme spremeniti v njegovo škodo. Zdaj to, ta primerjava, z zakonodajnim postopkom seveda ni niti posrečena, niti ni pravilna, ker bi potem takem, recimo vaš, zloglasni ZUJF, ne mogel biti sprejet, ker je pač krčil pravice javnih uslužbencev. Torej moj skromni predlog je, pa se zavedam, da verjetno ne bo padel na plodna tla, da razpravljamo korektno in da v svojih razpravah ne manipuliramo z besedami, ker dejansko s tem manipuliramo z našimi državljani, kar je pa skrajno nespoštljivo. In tudi govorjenje o tem, koliko varnostnikov je v zasebnih šolah, koliko v javnih šolah, gospa Dimic, ne spada v to današnjo temo in, je tudi to neki poskus, zavajanja in odmikanja, pozornosti od teh vsebinskih, določb, ki pa jih zakon predlog zakona ponuja danes pred nami. Tako da po mojem mnenju je predlog zakona seveda primeren za nadaljnjo obravnavo in zato bom to potrdila tudi s svojim glasovanjem. Hvala.